Treba pomáhať ľuďom, ktorí prišli o všetko a nedokážu si už pomôcť vlastnými silami. Ale tento Parlament prijíma stále veľa legislatívy, ktorá rodinu oslabuje. Komisia a Parlament robia všetko preto, aby matky čo najskôr zverili starostlivosť o deti cudzím ľuďom v kolektívnych zariadeniach.

Hovoríme o zosúladení pracovného a rodinného života, ale odmietame uznať hodnotu práce ženy, ktorá sa stará o deti, blízkych príbuzných, či domácnosť. Keď sa človek ocitne na ulici, navrhujeme uznesenia, zvolávame komisie, objednávame štúdie a vymýšľame stratégie. Ale uniká nám, že vybudovať a udržať domov chce od človeka úsilie, čas a energiu.